Signora Presidente, onorevoli colleghi, in reazione agli aiuti di Stato forniti al settore aeronautico si sono andati a colpire, da parte americana, i prodotti agroalimentari, in particolare le nostre indicazioni geografiche. Questo denota la volontà dell'amministrazione americana di rispondere piuttosto a esigenze di politica interna e di particolari settori produttivi. Sono dazi, è stato già detto, che si aggiungono alla sofferenza che il settore agroalimentare ha dovuto subire per molte cause, ma anche a seguito delle dispute politiche e commerciali con la Russia. Bisogna perciò evitare il peggioramento della situazione, lo diciamo con molto calore ai rappresentanti della Commissione. In particolare, bisogna rafforzare programmi di promozione dei nostri prodotti per poter conquistare maggiori quote di mercato e compensare così le perdite causate dai dazi. Accogliamo con dispiacere, perciò, che nel recente accordo sul bilancio per il 2020 Consiglio e Commissione non abbiano accolto la richiesta del Parlamento di aumentare i fondi destinati ai programmi di promozione. Tuttavia speriamo ancora, come ha detto in particolare il collega De Castro, che ci possa essere un piano straordinario per la promozione e misure di supporto al settore agricolo, così importante per l'economia europea.